Einerseits hatten wir eine Ausgangslage mit sehr guter Chance auf Einigung, denn die Schwerpunkte waren für das Parlament und den Rat die gleichen zum Ersten Investitionen in Forschung, Innovation und Zukunft Europas, zum Zweiten Maßnahmen gegen den

Das Parlament wollte im letzten Haushaltsjahr des Haushaltsrahmens möglichst alle verfügbaren Gelder bis zur Obergrenze investieren, der Rat wollte was ich bis zu einem gewissen Umfang als richtig empfand Spielräume, Margen aufbauen für Unvorhergesehenes im Jahr 2020 oder für Absehbares Stichwort Flüchtlinge, die derzeit in der Türkei leben und denen wir Menschenwürde finanzieren für Absehbares, das aber noch nicht im Haushaltsvorschlag der Kommission berücksichtigt

Gut waren die Verantwortungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten. Ich danke dem Ausschussvorsitzenden für seine souveräne Moderation, ich danke den beiden Berichterstatterinnen für ihr sachkundiges Engagement und ihre Abstimmung mit wichtigen Abgeordneten aus dem Haushaltsausschuss, sodass am Ende eine Mehrheit aus Abgeordneten vieler Fraktionen erreichbar war.

Die Presse schrieb zwar von dramatischen Beratungen in der letzten Stunde so dramatisch war es nicht. Ich glaube, es hat sich schon gezeigt, dass die führenden Köpfe es nicht zum Scheitern kommen lassen wollten, sondern an einer Einigung Interesse hatten.

auf die Europäische Union an weiteren Aufgaben und Ausgaben hinzukommen kann.

wieder ausgeglichen.

Das heißt, wir investieren schon in die Zukunft und schaffen damit einen Mehrwert, den man so am besten auf europäischer Ebene realisieren kann.

Wir haben auch einige maßvolle Kürzungen vorgesehen, die meines Erachtens im Vollzug vertretbar sind Stichwort Heranführungshilfe für die Türkei wir haben einige maßvolle, aber wichtige Verstärkungen bei Europol, Eurojust und bei EPPO, der Staatsanwaltschaft, damit diese Instrumente und Organe für innere Sicherheit und für den Rechtsstaat in Europa und für die Korruptionsbekämpfung verstärkt handlungsfähig sind. Alles in allem dies kann ich Ihnen berichten von meinen Kollegen aus der Kommission, den Kollegen, die für die Portfolios verantwortlich sind und den Haushalt dann vollziehen Die Kommission ist mit diesem Haushalt zufrieden.

Und ich will Sie einfach bitten, den Elan jetzt einzubringen in die Beratungen für den mehrjährigen Haushaltsrahmen. Hätten die Minister im Rat Allgemeine Angelegenheiten einmal so lange getagt, wie wir getagt haben, mit Arbeitsintensität über zwei Wochen hinweg bis spätabends um 23 Uhr, mit dieser Arbeitsintensität und nicht nur mit zwei Stunden pro Monat und der immer gleichen line to take

Besten Dank allen Beteiligten.